Voorzitter, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen is een keiharde slag in het gezicht van de Koerden en we zien meteen de gevolgen. Dictator Erdogan heeft zijn troepen losgelaten op Ras al Ain en Tell Abyad. Reken erop dat het ISIS gespuis

En wat gebeurt er met de ISIS gevangenen die nu in kampen zitten? Komen die weer vrij?

Koerden en christenen in de regio kopen niets voor mooie Europese en tranentrekkende verklaringen.